emigrati dall'Europa, emigrati dall'Italia, gente che è andata a lavorare e ha fatto grande questo paese, perché il Venezuela è un grande paese e ha un grande popolo che ha creato ricchezza. Solo il regime di quella gente lo ha trasformato in un paese povero, dove non c'è libertà. Si dovrebbero solo vergognare e stare almeno zitti, anziché criticare il Parlamento europeo, che semmai dovrebbe essere invitato a fare di più, ad aprire le porte di quest'Europa che spesso apre le porte a tutto il mondo, e ancora oggi esita a dire che devono esserci le porte aperte ai rifugiati del Venezuela.